Habe ich Sie gerade richtig verstanden, dass Sie der Kollegin Le Grip unterstellt haben, dass ihr vielleicht die Argumente ausgegangen sind und sie deshalb die Debatte nicht haben möchte? Habe ich Sie angesichts der Tatsache richtig verstanden, dass Sie z.

Und zweitens, wenn wir über Glaubwürdigkeit sprechen ich bin ja kein Franzose, sondern Deutscher halten Sie uns als Deutsche für besonders glaubwürdig, wenn wir uns hier auf europäischer Ebene massiv dafür einsetzen, den Straßburger Sitz nach Brüssel zu verschieben, und auf der anderen Seite die viel teureren zwei Sitze der Bundesregierung mit Bonn und Berlin überhaupt nicht thematisieren?

Halten Sie da Ihre Argumentation hier in diesem Saal für glaubwürdig?